Panie Przewodniczący! Porty lotnicze z uwagi na swoją działalność generują olbrzymi poziom hałasu stanowiący zagrożenie dla obszarów wokół lotniska. Szczególnie okoliczni mieszkańcy są narażeni na ciągłe niedogodności z tym związane. Zarówno więc władze lokalne, jak i instytucje unijne powinny dysponować narzędziami skutecznego przeciwdziałania negatywnym efektom funkcjonowania lotnisk. Niektóre uprawnienia kontrolne Komisji mogą więc być uzasadnione. Opowiadam się natomiast za ograniczeniem jej uprawnień w zakresie przyjmowania aktów delegowanych do aktualizacji technicznych. Nie bardzo rozumiem sensowność zastępowania zapisów obowiązującej dyrektywy rozporządzeniem. Taka zmiana formy regulacji wydaje się nieuzasadniona. Ponadto wymogi w zakresie wyboru środków w oparciu o ich wpływ na zdrowie opierają się na subiektywnych argumentach. Proponowany wniosek nie przewiduje także możliwości uczestnictwa w procesie konsultacji osób zamieszkujących tereny wokół portów lotniczych. W oparciu o powyższe głosowałem za odrzuceniem sprawozdania.